Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, gracias a la ayuda de la Unión Europea, los bancos de alimentos han venido haciendo una labor social, reconocida y reseñable, que debería seguir en el futuro y contar con el apoyo indiscutible de este Parlamento. Una de las ideas fundamentales que inspira a la construcción europea es precisamente la solidaridad y la cohesión social y territorial. Es fundamental, por tanto, una partida como esta para lograrlo. El momento actual de crisis económica azota a los ciudadanos europeos. Hay ochenta millones de personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y 43 millones de personas se lo piensan dos veces antes de incluir proteínas en su dieta dos veces por semana.

Señorías, debemos, como diputados, impulsar todas las iniciativas para seguir aplicando un programa de ayuda alimentaria a partir del año 2014 y durante todo el próximo periodo de perspectivas financieras.